Hvala lepa, še enkrat. Lep pozdrav vsem skupaj. Pred sabo imamo Zakon o spremembah in Zakona o davku na dodano vrednost. Mi smo se s predlaganim zakonom v naš ... V bistvu gre za S predlaganim zakonom v naš nacionalni pravni red prenašata dve direktivi, ki se nanašata v zvezi z nekaterimi obveznosti glede davka na dodano ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo. Obe direktivi se morata v skladu z določbami direktiv v nacionalno zakonodajo prenesti najpozneje do enaintridesetega dvanajstega dva tisoč osemnajst, da se potem, morajo začeti uporabljati prvega prvega dva tisoč devetnajst. Prav tako se s predlogom zakona do tridesetega šestega dva dvaindvajset podaljšuje veljavnost sektorskega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisij toplogrednih plinov. V skladu z veljavnim zakonom veljavnost sektorskega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisije toplogrednih grinov toplogrednih plinov prenehata veljati enaintridesetega dvanajstega dva osemnajst, kot to določa tudi direktiva. V nasprotnem pri pri direktiva v nasprotnem primeru lahko nastanejo težko popravljive posledice za delovanje države. V mislih imam seveda zaradi nepravočasnega prenosa navedenih direktiv v nacionalni pravni red bo Evropska komisija sprožila zopet postopek zoper Slovenijo, postopek za ugotavljanje kršite pravnega reda EU in Sloveniji naložila denarno kazen kakor tudi z vidika pravočasnega informiranja zavezancev o novem postopanju v zvezi z obračunavanjem DDV-ja. Glavni namen, sprememb z DDV-jem je prenesti v slovenski pravni red določbe direktive Sveta EU za glede obravnave kuponov. Pri drugi direktivi v zvezi z nekaterimi obveznosti glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodaje blaga na daljavo. Gre za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja elektronskih storitev. Cilj prve direktive je posodobitev, poenostavitev in uskladitev pravil o DDV-ju, ki se uporabljajo za kupone. Cilj druge direktive sveta je poenostavitev pravil o DDV-ju za mala podjetja pri čezmejnih dobavah blaga in storitev na daljavo, s čimer se za ta mala podjetja zmanjšajo administrativna bremena in stroški. Izboljšajo se konkurenčni pogoji podjetij na trgih, drugih članic, pospešita se prodaja na daljavo in rast malih podjetij. Poenostavitve za mala podjetja bodo uveljavljene v dveh korakih. V prvem se poenostavijo pravila za izvajalce telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar opravljajo storitve osebe, ki niso davčni zavezanci v drugih državah članicah. Ta pravila morajo biti v državah članicah uveljavljena do prvega januarja dva tisoč devetnajst. V drugem koraku prvega januarja dva tisoč enaindvajset bo uvedeno načelo obdavčitve dobav blaga končnemu potrošniku v državi članici potrošnje. Določene bodo tudi obveznosti ponudnikom spletnih platform, ki posredujejo pri dobavah blaga. Razširjena bo uporaba sistema minivem na čezmejne dobave blaga in storitev končnih končnim potrošnikom v skupnosti ter na uvoz pošiljk majhnih vrednosti do višine sto petdeset evrov končnim potrošnikom v skupnosti. S predlogom zakona se predlagajo poglavitve poglavitve poglavitne rešitve, in sicer ureditev kuponov, upravljanje telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev in, tretjič, ukinitev nekaterih administrativnih ovir. V Slovenski nacionalni stranki zakonu sicer ne nasprotujemo. Hvala lepa za vašo pozornost.